E vorba, cum se știe, despre arestări și detenții arbitrare, despre procese incorecte, despre tortură și tratament degradant, despre discriminarea diverselor minorități, despre pedeapsa cu moartea.

Mai multe rezoluții ale ONU cer introducerea unui moratoriu internațional. În ciuda acestor fapte, Iranul rămâne statul cu cea mai mare proporție de pedepse capitale, raportată la numărul de cetățeni.

Diverse rapoarte indică mai mult de 300 de execuții secrete pentru anul trecut. Uneori, minorii sunt victime ale acestor execuții. Doresc să mă asociez, de altfel, colegului meu care cerea eliberarea imediată a pastorului Youcef Nadarkhani, acuzat de apostazie, deoarece a trecut la creștinism la 19 ani.